virðulegi forseti og góðir tilheyrendur því verður ekki á móti mælt að íslenskt þjóðfélag hefur ratað í miklar ógöngur risavaxin vandamál blasa við eftir hrun helstu fjármálafyrirtækja landsins þau eru tilkomin vegna græðgi ófyrirleitni og hömluleysis sem fékk að viðgangast öllum til tjóns menn héldu í alvöru að endalaust væri hægt að kaupa íbúðir á háu verði og taka allt að láni verðið mundi halda áfram að hækka og allt yrði í lagi menn héldu að hægt væri að kaupa hlutabréf á metverði og taka lán fyrir kaupunum verðið á þeim gæti bara hækkað og hagnaðurinn væri öruggur menn héldu að hægt væri að halda uppi lífskjörum með fölsku gengi á krónunni útvaldir bankamenn héldu að hægt væri að slá lán hjá sparifjáreigendum um allan heim og ekki þyrfti að skila peningunum en þetta var auðvitað ekki hægt nú er komið að skuldadögunum og það kostar lakari lífskjör um skeið því miður bitnar ástandið á mörgum sem síst skyldi ævintýramennskan í fjármálafyrirtækjunum skilur eftir sig þungar klyfjar sem ekki verður umflúið að greiða en við getum gert það þrátt fyrir allt verða skuldir okkar ekki meiri en sumra ríkja í evrópu þrátt fyrir allt verða lífskjör góð í alþjóðlegum samanburði og þrátt fyrir allt verður hér menntakerfi og heilbrigðiskerfi í fremstu röð í heiminum landsmenn hafa alla burði til þess að vinna sig út úr vandanum þeir hafa áður tekist á við efnahagsleg áföll og unnið bug á þeim á undraskömmum tíma

forgangsverkefni stjórnvalda er að vinna bug á atvinnuleysinu auðlindir til lands og sjávar eru miklar og þær á að nýta nú þýðir ekki að láta fordóma koma í veg fyrir nýtingu fiski og hvalastofna eða virkjun vatnsorku eða jarðvarma landbúnaður er mikilvægur og það á ekki að vega að honum með því að draga úr sjúkdómavörnum heldur á að standa vörð um störfin í framleiðslu og úrvinnslu við þurfum störf fyrir vinnufúsar hendur það á að ráðast í frekari álversuppbyggingu ef kostur er á henni því hefur verið borið við að ekki eigi að auka hlut álframleiðslunnar því er til að svara að hlutur þorskveiða er stór í íslenskum sjávarútvegi og á þess vegna að leggjast gegn aukinni þorskveiði svarið er nei milljarðarnir sem aukin veiði gefur af sér koma sér vel fyrir þjóðarbúið og það sama mun gilda um auknar tekjur af álframleiðslu eða annarri stóriðju við núverandi aðstæður á að leggja ofuráherslu á uppbyggingu innviða þjóðfélagsins með framkvæmdum í samgöngumannvirkjum og framförum í fjarskiptum um land allt sú fjárfesting mun skila sér fljótt í öflugra atvinnulífi og fleiri störfum og verða til þess að landsmenn komast fyrr upp úr öldudalnum en ella víða um land eru brýn verkefni á þessu sviði en ég vil minna sérstaklega á jarðganga og vegagerð á sunnanverðum vestfjörðum sem ekki má tefjast frekar en orðið er ég vil fagna þeim áfanga sem þegar hefur verið náð með útboði á hluta á þessum vegarkafla ég vænti þess að núverandi ríkisstjórn láti ekki hvarfla að sér að leggja af reykjavíkurflugvöll öll áform um slíkt er aðför að landsbyggðinni sjálfstæði þjóðarinnar og fullt forræði yfir auðlindum landsins og eigin málum mun reynast okkur mikill kostur sem fyrr við eigum að kappkosta að eyða ekki um efni fram og nýta þau úrræði sem felast í sjálfstæðri efnahagsstjórn nú eru ýmsir sem halda því fram að best sé að fela erlendum aðilum að ráða fram úr málum okkar að meira eða minna leyti það heitir að deila fullveldi okkar með öðrum þjóðum svona tal minnir mig á dæmisöguna um músina og fílinn sem áttust við í kappleik þau deildu saman leikvellinum og spiluðu eftir sömu leikreglum og áttu því að standa jafnt að vígi en það fyrirsjáanlega gerðist að fíllinn einfaldlega steig ofan á músina þegar honum hentaði þannig verður leikurinn í evrópusambandinu við verðum í hlutverki músarinnar og þegar stóru ríkin vilja fara sínu fram þá gera þau það evrópusambandið mun breytast og yfirtaka æ fleiri svið fullveldisins eftir því sem tímar munu líða hvað sem okkur finnst um það heilladrýgst verður okkur íslendingum að halda fast um fullt sjálfstæði þjóðarinnar góðir áheyrendur við skulum draga þann lærdóm af nýorðnum atburðum að láta af takmarkalausri trú á gróðann og græðgina að láta af umburðarlyndinu gagnvart ósvífninni og ófyrirleitninni það er ekki eðlilegt að beita hvaða ráðum sem er til að græða og það er heldur ekki eðlilegt að hafa engar hömlur á gróðafíkninni nú þarf að breyta um hugarfar og huga aftur meira að hófsemi sparsemi jafnræði og sanngirni á þann veg getum við skapað frið og sátt í íslensku samfélagi ég þakka þeim sem hlýddu góðar stundir ræðu lokið bug kláraðist vonandi í fyrri spólu